Das Instrument solle so wörtlich Schwierigkeiten bei der Penetrierung bestimmter Märkte durch EU Unternehmen beheben.

ICI soll ein modernes Kooperationsprogramm sein und keine Eroberungswaffe.

Wir wollen Planungs und Strategiepapiere nicht selbst schreiben. Das haben wir immer wieder deutlich gemacht.

Aber wir benutzen und beanspruchen ein Vetorecht, falls die Vorgaben, die wir aufgeschrieben haben, ignoriert werden.